Doamnă președintă, stimată doamnă comisar, stimați colegi, România este o țară proeuropeană. Poporul român dorește valori europene, dorește justiție, dorește dreptate, dorește stat de drept.

Oamenii politici au datoria să asculte întotdeauna voința poporului, iar oamenii politici nu au voie să modifice niciodată legi în propriul interes. Spun foarte clar milioane de oameni cinstiți din România nu doresc nici amnistie, nici grațiere. Și de aceea, cer Guvernului României să țină cont și să implementeze toate recomandările experților independenți de la Comisia de la Veneția, recomandările exprimate de Comisia Europeană în cazul mecanismului de cooperare și verificare. Guvernul României are datoria să asculte de popor, iar tocmai de aceea președintele României, domnul Klaus Johannis, a convocat pentru data de 26 mai un referendum în cadrul căruia poporul român să se poată exprima cu privire la ce fel de justiție dorește. Oamenii să poată spune foarte clar că nu doresc nici amnistie și grațiere și nu doresc modificarea legislației penale peste noapte în mod intempestiv. Legislația penală trebuie să fie modificată ținând cont de avizul magistraților, de avizul ONG urilor și, evident, ținând cont de recomandările partenerilor noștri internaționali.